forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö lögum um félagslega aðstoð númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö og lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum frumvarp þetta sem samið hefur verið í samvinnu við fjármálaráðuneytið og landssamtök lífeyrissjóða er lagt fram í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnar íslands og landssamtaka lífeyrissjóða frá þriðja desember síðastliðnum

og lífeyris úr lífeyrissjóðum og hækkun frítekjumarks ellilífeyrisþega í áföngum þá er vísað til samkomulags félags og tryggingamálaráðherra og landssamtaka lífeyrissjóða frá þrítugasti desember síðastliðnum sem gert var á grundvelli þeirrar yfirlýsingar en bæði þessi plögg eru lögð fram sem fylgiskjöl með frumvarpinu frumvarpið lýtur að samspili örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða en markmiðið er að koma í veg fyrir þá víxlverkun sem verið hefur um árabil í samspili örorkubóta frá almannatryggingum og örorkulífeyris úr lífeyrissjóðum og hefur vægast sagt mælst illa fyrir og meðal annars orðið tilefni til dómsmála það má í raun segja að þessi víxlverkun sé lögbundin í dag því samkvæmt lögum um almannatryggingar lækka greiðslur til lífeyrisþega frá tryggingastofnun ríkisins í mörgum tilfellum vegna greiðslna úr lífeyrissjóðum þetta gerist þegar greiðslur úr lífeyrissjóði eru komnar yfir ákveðið frítekjumark sem er misjafnlega hátt eftir því um hvaða bótaflokka almannatrygginga er að ræða að sama skapi er mælt fyrir um það í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og samstarf lífeyrissjóða að sjóðfélagi í lífeyrissjóði eigi rétt á örorkulífeyri úr viðkomandi sjóði hafi að orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum orkutapsins ákvæðið hefur verið útfært nánar í samþykktum lífeyrissjóða þar sem fram kemur að heildartekjur örorkulífeyrisþega eftir orkutap megi ekki verða hærri en þær tekjur sem hann hafði fyrir orkutap við þennan samanburð á tekjum lífeyrisþega fyrir og eftir orkutap líta sjóðirnir meðal annars til greiðslna almannatrygginga sem oft hefur leitt til þess að greiðslur til lífeyrisþega úr lífeyrissjóðum hafi lækkað eða jafnvel fallið niður við þessa tekjulækkun öðlast síðan þessir sömu einstaklingar aukin réttindi innan almannatryggingakerfisins sem aftur leiðir til enn frekari lækkunar á greiðslum frá lífeyrissjóðunum og síðan koll af kolli það er þessi gagnkvæma tekjutenging almannatrygginga og greiðslna úr lífeyrissjóðum sem hér er lagt til að verði komið í veg fyrir enda hefur þetta fyrirkomulag fyrst og fremst komið þeim illa sem síst skyldi það er örorkulífeyrisþegunum sjálfum frumvarpið gerir ráð fyrir því að á tímabilinu fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu til og með þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og þrettán

örorkuuppbótar og tekjutryggingar samkvæmt lögum um almannatryggingar og greiðslu heimilisuppbótar uppbótar á lífeyri vegna kostnaðar og uppbótar vegna reksturs bifreiðar samkvæmt lögum um félagslega aðstoð ekki lækkað vegna almennra hækkana lífeyrisgreiðslna úr lífeyrissjóðum hér er með öðrum orðum lagt til að breytingar sem verða á greiðslum lífeyrissjóða

frumvarpið tekur því til almennra hækkana úr greiðslum lífeyrissjóðanna en ekki þeirra breytinga sem eiga rót að rekja til dæmis til endurmats á starfsorku lífeyrisþega á sama hátt er lagt til að greiðslur úr lífeyrissjóðum lækki ekki vegna almennra hækkana sem verða á örorkulífeyri almannatrygginga ég hygg að flestir ef ekki allir séu sammála um mikilvægi þess að framkvæmdin gangi snurðulaust fyrir sig á gildistíma samkomulagsins og er frumvarpi þessu ætlað að tryggja að svo verði þá hafa einstakir þættir yfirlýsingarinnar og samkomulagsins frá því í desember á síðasta ári einnig verið útfærðir nánar með ákveðnum verklagsreglum sem settar hafa verið um framkvæmdina í samvinnu við ráðuneytisins tryggingastofnunar ríkisins og lífeyrissjóðanna þess er síðan vænst að innan þessara þriggja ára verði búið að finna skynsamlega lausn á samspili lífeyrissjóða almannatrygginga sem bindi enda á þetta vandamál til frambúðar í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins kemur fram að kostnaður ríkisins á gildistíma laganna verði um einn komma tvö milljarði króna hærri frá því sem hann annars hefði orðið enda um beinan fjárhagslegan ávinning að ræða fyrir hlutaðeigandi öryrkja á hitt ber þó að líta að í umsögninni er ekki sérstaklega litið til þess sparnaðar sem frumvarpið kann að leiða til fyrir hið opinbera nú er stefnt að því að bæta úr almannatryggingar hækki í kjölfar kjarasamninga og að öllu óbreyttu mundu þessar hækkanir á bótum öryrkja í mörgum tilfellum leiða til þess að lífeyrissjóðsgreiðslur þeirra lækkuðu það mundi síðan leiða til enn frekari hækkana á bótum almannatrygginga og svo koll af kolli þarna mundu hinar illskeyttu víxlverkanir einmitt sýna sitt rétta andlit fyrst og fremst með tilheyrandi óvissu og óþægindum fyrir öryrkjana sjálfa en einnig í formi hærri útgjalda fyrir ríkissjóð vegna hækkaðra bótagreiðslna frá tryggingastofnun með frumvarpi þessu verður þannig koma í veg fyrir að þetta gerist og þannig mun það leiða til sparnaðar hjá hinu opinbera sem mun koma á móti áðurnefndum kostnaði hækkanir lífeyrisgreiðslna hvort sem þær eru af hálfu lífeyrissjóðanna eða ríkisins fara því í vasa lífeyrisþeganna en ekki til ríkisins lífeyrissjóðanna í formi lækkana annars aðilans á móti hækkunum hins það er sérstaklega ánægjulegt að fá að tala fyrir þessu frumvarpi þó að það sé svolítið seint komið fram miðað við samkomulagið í desember þá er sérstaklega ánægjulegt að fá að tala fyrir þessu frumvarpi í dag því í dag eru einmitt fimmtíu ára afmæli öryrkjabandalags íslands og ég óska þeim samtökum innilega til hamingju með daginn það eru samtök sem hafa haft það hlutverk og barist fyrir því að minna stjórnvöld á að gæta hagsmuna þessa hóps og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við reynum að gera það þrátt fyrir að erfiðleikar steðji að í samfélaginu að við gætum þess að afleiðingar hrunsins verði ekki að þarna lendi hópar illa utan kerfis það er athyglisvert fyrir mig sem var einmitt að koma af fundi o e c d ríkjunum það er félagsmálaráðherrum o e c d ríkjanna að fylgjast með hvaða vandamál menn eru að glíma við í löndunum í kringum okkur og raunar um allan heim þar er einmitt atvinnuleysið

hefur raskað afkomu fjölmargra fjölskyldna sumir hafa búið við það í lengri tíma en aðrir hafa að sjá þar verulegar aukningar þarna kemur hrunið í framhaldi af auknu misrétti eins merkilegt og það kann að virðast þá sjáum við það á íslandi og við sáum það líka erlendis við sjáum það á þessum skip sem eru að koma fram að alls staðar hafa menn séð fyrir sér að misréttið jókst á þessum bólutímum eða þess sem menn töldu vera upp vaxtartímum og það kemur mjög skýrt fram hjá þessum o e c d löndum að þau telja eitt af mikilvægustu verkefnunum að hindra að misréttið aukist minnka það og það sé hreinlega spurning um velferðarkerfið að menn gæti þess að það verði enginn út undan í samfélaginu þar benda þeir á að það eru þeir sem eru atvinnulausir eða í atvinnuleysi í dag sem eru áhættuhópurinn það er veruleg fátækt í flestum þessum löndum við höfum séð hana líka hér og það þarf að fylgja sérstaklega ákveðnum hópum sem verða gjarnan útundan í svona kreppu eða í framhaldi af henni og það verður verkefni okkar í framhaldinu ég vona að þetta frumvarp verði að minnsta kosti til að bæta ástandið hvað þetta varðar að þar sem við náum einhverjum árangri á öðrum hvorum staðnum hjá lífeyrissjóðnum eða hjá ríkinu þá leiði það ekki til þess að það sé tekið af með einhverjum öðrum hætti við fáum síðan verkefnið nú í framhaldi af nýgerðum kjarasamningum að skila árangri kjarasamninganna yfir til bótaþega og inn í okkar lífeyriskerfi og ég vona að við náum þar góðu samstarfi og góðum árangri í þeirri vinnu